Wenn Sie in einige Teile von Spanien gehen, dann gibt es solche Schicksale. Da sind junge Menschen, die haben drei Abschlüsse und finden trotzdem keinen Job. Woran liegt das denn? Weil wir nicht nur eine brauchen, sondern gleichzeitig Investitionen, um die Jobs zu schaffen, für die diese jungen Menschen dann ausgebildet sein sollen. Das ist doch der gesamte Punkt! Deshalb brauchen wir die Aber wir brauchen gleichzeitig andere Aktivitäten von europäischer Ebene, um jungen Menschen wirklich wieder Perspektiven in der Europäischen Union geben zu können.